Ja, Südkorea ist ein sehr wichtiger Absatzmarkt für Produkte der europäischen Industrie das wurde sehr betont, die Autos wurden betont aber eben auch für Landwirte.

Uns liegt eine neue Generation vor. Das ist gut so. Das Abkommen mit Südkorea beinhaltet ein Kapitel über nachhaltige Entwicklung, das Arbeitsnormen, Umweltpolitik und einen Überwachungsmechanismus unter Einbindung der Zivilgesellschaft umfasst. Auch das ist gut. Das Freihandelsabkommen ist ein Schritt in die richtige Richtung, und ich bedanke mich bei allen und betone Es wurde gut gearbeitet. Dennoch fordere ich gerade bei Nahrungsmitteln weiterhin eine klare Regelung in Bezug auf die gesamte Produktionskette. Es soll nicht nur das Endprodukt betrachtet werden, nicht nur die Agrarindustrie soll profitieren, sondern die Landwirte sollen profitieren. Im Interesse der europäischen Konsumenten und unserer Landwirte muss bei der Liberalisierung von Handelsströmen unbedingt durchgesetzt werden, dass Agrarprodukte, die in die Europäische Union importiert werden, unseren hohen Standards in Bezug auf Umwelt Tier und Verbraucherschutz auch bei der Entstehung und bei der Produktionskette entsprechen.